Darüber kann ich aber heute nicht abstimmen lassen, weil das eine Angelegenheit der Konferenz der Präsidenten ist.

Ich kann heute nicht über die Tagesordnung der Straßburg Tagung abstimmen lassen.

Sie können eine solche Willenserklärung hier abgeben, das kann ich gerne mitnehmen, und das ist okay.